Las turbulencias financieras del año pasado han quedado atrás y las reformas emprendidas son los cimientos sólidos que garantizan una salida sostenible de la crisis. Sin embargo, Señorías, ahora nos encontramos en una situación frágil. Todavía es necesario garantizar la estabilidad financiera. La acción del Banco Central Europeo como supervisor único será decisiva para despejar definitivamente las dudas sobre nuestro sistema bancario. Para que este proceso se realice con garantías deben preverse las redes de protección necesarias tanto a nivel nacional como europeo, para cubrir cualquier necesidad de capital que aflore. Estos ejercicios deben entenderse como una oportunidad en vez de como una amenaza. España, Señorías, es un buen ejemplo de ello. El sistema financiero español ya se ha sometido a un ejercicio de transparencia, de análisis, sin precedentes. La reforma del sector financiero español se ha puesto como ejemplo modélico de transparencia y de eficiencia. Gracias a su éxito, el programa de asistencia financiera al sector bancario español se cerrará sin necesidad de prórroga o medidas de acompañamiento. Hoy nuestro sector bancario está en mejor situación que muchos bancos europeos, no solo a nuestro juicio, sino también a juicio de cualificados y rigurosos observadores. ¿Qué falta pues? Lo ha dicho el señor Barroso lo que falta son medidas para la reactivación del crédito. Es preciso pasar, Señorías, de la macroeconomía a la microeconomía.